Este informe tiene por objetivo incorporar al acervo comunitario el Derecho internacional adoptado por la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur. Como es habitual, hemos seguido, para realizar este trabajo, el principio de no añadir medidas específicas para los buques europeos. De este modo, la flota comunitaria trabajará en las mismas condiciones que la procedente de terceros países en los mismos escenarios de pesca.

La primera añade garantías para que se cumpla la prohibición total del uso de las redes de enmalle y pelágicas de deriva a gran escala. Aunque ningún buque europeo utiliza estas artes en el área bajo control de esta organización, considero muy útil obligar a los Estados miembros a controlar sus buques cuando atraviesen esta zona con este tipo de artes a bordo.